En materia de política internacional americana estamos ya fuera del límite del asombro, pero no hay que dejar de subrayar el carácter venenoso de esta doctrina que convierte la posesión de hecho de un territorio en un título jurídico que legitima esa capacidad porque, sencillamente, tira a la basura el sistema de seguridad de Helsinki.

¿Podemos considerar que, si Turquía se queda en Siria, no sé cuántos meses o años, sería un poseedor legítimo de ese territorio?

Lo que hay que decir es que nunca podemos convertir la estabilización de un conflicto en una frontera en un título jurídico que legitima al agresor. Y, por eso, lo que ha hecho el señor Pompeo no es una violación del Derecho internacional es un ataque al corazón de las simples relaciones internacionales civilizadas.